Die internationale Vereinbarung zum Nagoya Protokoll muss Leitlinie für unsere Umsetzung in der Europäischen Union sein. Es gilt jetzt, darauf zu achten, dass diese gute internationale Grundlage für Europa nicht verkompliziert und nicht mit unnötigen Auflagen, Berichtspflichten und Dokumentationen erschwert wird.

Wesentlich ist daher, dass die Anforderungen der EU an die Biodiversitätskonformität die besondere Rolle von genetischen Ressourcen für Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft berücksichtigen. Auch künftig besteht die Notwendigkeit, die Agrarforschung zu fördern, denn nur so können die Herausforderungen der Welternährung mit den Anforderung in Einklang gebracht werden, dass die Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen allen zugute kommen.

10. Mai 2012 zur Patentierung im Wesentlichen biologischer Verfahren, nahm dazu dezidiert Stellung. Dieses Grundprinzip muss auch künftig Bestand haben. Es stellt Rechtssicherheit für die Anwender von landwirtschaftlichen Innovationen her und sorgt zugleich dafür, dass ein Vorteilsausgleich für die Verwendung genetischer Ressourcen stattfindet. Bauern müssen auch künftig auf die genetische Ressource in der Form zur Verwendung zugreifen können, in der sie ursprünglich vom ersten Verwender abgerufen wurde. Ich setze auf einen ausgewogenen und praktikablen Abschluss für die Umsetzung des Nagoya Protokolls in der Europäischen Union. Ich bitte darum, dem Kommissar ein Verhandlungsmandat zu geben, damit Europa in den Verhandlungen bleibt und das nicht ohne uns entschieden wird.